Gospodine predsjedniče, europski dugoročni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono što nacionalne vlade često zaboravljaju, dugoročne projekte s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta. U političkoj utakmici kratkoročno nažalost često ima prednost pred dugoročnim jer lakše donosi političke bodove. Takav način razmišljanja uz posljedični nedostatak bilo kakve nacionalne strategije doveo je neke države članice na rub ekonomske propasti. Dok građani čekaju na osvješćivanje političkih elita i pojavu odgovornosti u njihovom političkom radu, ovi će fondovi doprinijeti lakšem ostvarivanju bitnih infrastrukturnih i gospodarskih ciljeva koji garantiraju održivost nacionalnih ekonomija u budućnosti. Svejedno, smatram kako bez osiguravanja stabilnosti za ulagače ovi fondovi neće biti od prevelike pomoći. Reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i promicanje transparentnosti s jedne strane te stabilna fiskalna politika uz minimalnu regulativu s druge strane jedino su istinsko jamstvo povrata europskog gospodarstva na prave staze.